Señor presidente, yo no sé ustedes, pero, con este debate, yo tengo la sensación de estar ante el berrinche de un niño al que se le ha roto un juguete. Solo así se puede entender que el grupo parlamentario que más representación ha perdido en las elecciones generales en mi país se empeñe en mantener abierto un debate que hasta la propia Comisión Europea entiende que está cerrado. La verdad es que es lamentable ver que, mientras nuestro gobierno hace un esfuerzo porque les vaya bien a las familias trabajadoras —subiendo el salario mínimo interprofesional, reforzando los servicios públicos, luchando contra la ludopatía—, ustedes se dedican, aquí y en otros lugares, a lo mismo, al chascarrillo, al veto fanático y a hacer piña con sus amigos de la extrema derecha. Yo les pediría que nos hicieran un favor y nos ahorraran a todos y a todas este bochorno, ahora y en el futuro, y sugeriría un poquito más de responsabilidad y un poquito más de trabajo por los intereses de nuestro pueblo.